Myslím si, že už to samo o sobě má být naprosto samozřejmé, a to od samého počátku. Čili poděkovat samozřejmě mohu také, že jsou zde zástupci Rady, ale myslím si, že je to úplně stejné, jako kdyby děkovali nám, že my jsme zde.

má jakou možnost. Ano, zní to velmi pěkně, je to na stole již nějakou dobu, ale chtěla bych říci, že pokud chceme skutečně ukázat svoji vůli jednat a vůbec tu transparentnost projevit, tak by především zástupci Rady měli odpovědět na naše otázky, otázky, jak jsem již řekla v té své první řeči, především členů a členek Výboru pro rozpočtovou kontrolu, protože se domnívám, že to je první krok, který by měl být učiněn, stejně tak jako se domnívám, že by zástupci Rady měli být přítomni vždy, když se projednává tato kapitola rozpočtu, souhrnného rozpočtu Evropské unie, která se týká Rady a Evropské rady a která se projednává ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu a tím pádem samozřejmě i tady na plenárním zasedání. Považuji to za samozřejmost. Neformálních schůzek bylo hodně, jak jsem si poznamenala, bylo by lépe přikročit k nějakým dalším krokům. Možná bychom měli právě začít tím, že se odpoví na otázky, které byly vzneseny z Evropského parlamentu a že se členové nebo zástupci Rady budou dostavovat na Výbor pro rozpočtovou kontrolu a příští zpravodaj bude mít lehčí situaci.